Panie przewodniczący! Polityka spójności najszerzej obejmuje i łączy różne cele rozwojowe i oczekiwania tak regionów, jak i różnych grup społecznych. Dorobek i doświadczenia polityki spójności pokazują, że może i powinna być ona polityką realizującą nowe wyzwania, zawarte w celach strategii Europa 2020. Przyspieszony wzrost gospodarczy nie zawsze przekłada się na zmniejszenie ubóstwa.

Wyjątkowego znaczenia nabiera tworzenie nowych miejsc pracy, właściwy system kształcenia i przekwalifikowania. Polityka spójności jest podstawą realizacji zrównoważonego rozwoju aglomeracji miejskich i obszarów wiejskich, uwzględniając ich specyfikę i możliwości.